Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Bom gospodu ministru prebral dva članka, ki ju je pač izdal STA, Slovenska tiskovna agencija: Ptujski mestni svetniki so na tretji oziroma tretjega junija dva tisoč devetnajst na izredni seji od države soglasno zahtevali, da se mesto Ptuj na strategiji prostorskega razvoja Slovenije dva tisoč petdeset, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor, opredeli kot samostojno središče nacionalnega pomena. Kot so na včerajšnji seji zahtevali svetniki, mora država enakovredno za vse mestne občine upoštevati smetišča za modeliranje prostorskega razvoja, saj se samo Ptuj Ptuju znižal status glede na veljavno strategijo. Zahtevajo, da Ptuj ohrani status, ki ga je imel že v sedanji strategiji iz leta dva tisoč štiri. Drugi članek je pa tudi s strani STA. Župan iz spodnjega Podravja so na srečanju na Ptuju podprli zahtevo ptujskega mestnega sveta za ohranitev statusa Ptuja kot samostojnega središča nacionalnega pomena. Prosim vas, da pač svoj odgovor, ki mi ga boste zdaj podali, zlasti v oziru na to, v kolikšni meri so bili in še tudi bodo upoštevani predlogi in pripombe deležnikov s terena, še posebej s področja spodnjega Podravja, so se tako občine kot kolegi županov spodnjega Podravja, sedaj pa tudi mestni svetniki oziroma mestne svetnice Mestne občine Ptuj in ptujska županja Nuška Gajšek, vedno znova naslavljala oziroma naslavljali problematične točke, ki pa se kljub drugačnim obljubam bile v, v popravljene verzije strategije vključene zelo okrnjeno ali pa so izpadle. Kot minister pristojnega za pripravo strategije vas prosim za zavezo, da bo mesto Ptuj v strategiji prostorskega razvoja do dva tisoč petdeset imelo status samostojnega središča nacionalnega pomena, in da ne bo povezano v somestje z bližnjim Mariborom. Hvala.